Więc ja jestem tutaj. Chciałem bardzo podziękować za możliwość zabrania głosu i chcę podkreślić z całą mocą, że mamy dalej w Europie bardzo dużo barier, jeśli chodzi o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Otóż jedną z przeszkód, o czym się nie mówiło dzisiaj, jest to, że poszczególne państwa Unii bardzo często nie uznają kwalifikacji zdobytych w innych państwach. Bardzo to komplikuje aktywność i elastyczność działania poszczególnych przedsiębiorstw. Potrzebują one znacznie więcej czasu, żeby się dostosować do potrzeb rynku. Chciałbym w związku z tym prosić Pana Komisarza o informację, czy Komisja Europejska działa aktywnie na rzecz tego, żeby przyjmować standardy, które by obowiązywały w poszczególnych państwach, by te standardy były potem przestrzegane i by ci ludzie